Señora Presidenta, ante todo quisiera agradecer a mis colegas, y también a la Comisión y al Consejo, no solo sus intervenciones en este debate, sino también sus comentarios y sugerencias en los debates que hemos mantenido a lo largo de estos dos años. Todas sus aportaciones han sido sumamente enriquecedoras durante todo el proceso.

Sin embargo, quisiera añadir que un sistema fuerte no puede estar aislado para que la ciencia sea verdaderamente una prioridad en la inversión pública necesitamos que nuestros ciudadanos compartan los valores de la ciencia y sean capaces de reconocer su contribución al conocimiento, a la sociedad y al progreso. Necesitamos también que nuestras universidades, centros de investigación y empresas tengan un mayor protagonismo a la hora de proponer ideas y de identificar nuevas oportunidades. Para todo ello, en Horizonte 2020 hemos reforzado también los canales de diálogo entre la ciencia y la sociedad, hemos elevado el porcentaje de convocatorias bottom up y hemos abierto la puerta a la creación del panel científico para la salud. Señorías, disponemos de un buen instrumento para salir de la crisis y crear empleo de calidad. Por ello, me uno a quienes lamentan profundamente los recortes al presupuesto del programa impuestos por el Consejo, contradiciendo sus propias tesis en la Estrategia Europa 2020. Estamos convencidos —igual que la mayoría de expertos— de que los recortes presupuestarios, especialmente en tiempos de crisis, no deben afectar a aquellos sectores que, como la investigación, la innovación y la educación, garantizan nuestra capacidad de crecimiento y nuestra competitividad. Sin embargo, Señorías, viendo los recortes presupuestarios que se están aplicando en algunos Estados miembros, era de prever que este tipo de políticas tuviera su reflejo en el presupuesto comunitario. Por esto, hemos reforzado también las sinergias con los Fondos Estructurales y otras políticas comunitarias hemos reforzado la coordinación con los Estados miembros para tener un sistema más eficaz y hemos reforzado los mecanismos para atraer capital privado a través de los instrumentos de financiación. Por último, queridas Comisarias, no quisiera acabar sin arrancarles la promesa de que los textos que vamos a votar mañana serán fielmente desarrollados por la Comisión en sus programas de trabajo.

para traer a buen puerto el nuevo Programa Marco Horizonte